De lidstaten roep ik ten slotte op om meer vertrouwen in elkaar te stellen en intensiever informatie uit te wisselen en operationeel samen te werken via Europol.